á lyfjalögum númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur með síðari breytingum sem hæstvirtur heilbrigðisnefnd flytur þetta er stutt frumvarp það hljóðar svo síðari málsliður þrettándu greinar laganna samanber lög númer tuttugu og átta tvö þúsund og níu orðast svo þó skal ákvæði tíundu greinar hvað varðar smásöluaðila taka gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf þessi lög öðlast þegar gildi með frumvarpinu er lagt til að enn verði frestað hluta gildistöku tíundu grein laga númer níutíu og sjö tvö þúsund og átta um breytingu á lyfjalögum númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur frestunin varðar eingöngu smásölu lyfja

og aftur með lögum númer tuttugu og átta tvö þúsund og níu til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu hæstvirtur forseti það er eðlilegt að spurt sé hvers vegna í ósköpunum sé verið að fresta því enn og aftur að heimila bann við afslætti í smásölu í lyfjalögum er ákvæði um að afnema eigi allan afslátt en hér er í fjórða sinn verið að fresta því að banna afslátt í

þá flutti hæstvirtur ráðherra frumvarp þess efnis að afnema þetta ákvæði alfarið að það væri hreinlega gengið út frá því að veita megi afslátt í smásölu á lyfjum en þegar frumvarpið var sent út til umsagnar bæði til sjúklingahópa

allir báru þá von í brjósti að hér yrði komið á einhverju því kerfi sem gerði afgreiðslu lyfja frá framleiðanda til neytenda þeirra sem komu fyrir nefndina og kom fram í nokkrum umsögnum um að túlka mætti þetta á þann veg að hreinlega væri verið að hætta við að koma á öðru kerfi en það hefur ekki verið hugsunin hvorki nefndarinnar né stjórnvalda að falla frá því að finna einfaldara og gegnsærra kerfi fyrir afgreiðslu lyfja með því að fresta þessu ákvæði eingöngu leggur heilbrigðisnefnd til að það verði gert í tvö ár þannig að hæstvirtur heilbrigðisráðherra gefist tími til að vinna að þessu og hafi til þess tíma og geti vandað vel til og af þeim sökum flytur nefndin þetta frumvarp ég held hæstvirtur forseti að í sjálfu sér þurfi ekki að hafa neitt frekari orð um frumvarpið við berum öll þá von í brjósti að sú mikla vinna sem var lögð í það að af þeirri nefnd sem vann að því að koma á einfaldara

við hvetjum til þess að það verði gert þannig að sú mikla vinna og þau gögn sem fyrir liggja geti nýst til þessara verka hæstvirtur forseti ég legg til fyrir

annarrar umræðu nefndin var búin að fjalla um frumvarp ráðherra og ríkisstjórnar sem var alveg sama efnis þó að frumvarpið sem hér liggur fyrir komi fram í öðrum búningi nefndin telur því að málið